Herr Kollege Theurer, ich habe mich gemeldet aufgrund Ihrer Intervention. Ich sehe nicht, dass irgendjemand hier im Hause gerade aufgrund der guten Erfahrungen, die Europa mit dem Binnenmarkt gemacht hat, den internationalen Handel einschränken will. Aber internationaler Handel, so wie wir ihn in Europa verstehen, hat immer auch mit Verantwortung zu tun, nicht nur mit Sozialpolitik und nicht nur mit Entwicklungspolitik, sondern auch mit der Verantwortung von Unternehmen, von Unternehmen, die in Europa ansässig sind, die die Waren günstig einkaufen können und meiner Meinung nach auch die ILO Konventionen einhalten müssen. Diese ILO Konventionen werden nicht überprüft und werden nicht überall eingehalten. Darum bitte nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sehr wohl freier Handel, aber mit Verantwortung!